virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og til að staðfesta fyrir íslands hönd breytingar á stofnskrá sjóðsins á þingskjali þrjú hundruð fimmtíu og fjögur í fyrstu grein frumvarpsins er leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta íslands hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum úr tuttugu og einn komma fjórum milljörðum króna í fimmtíu og átta komma sex milljarða króna eða úr hundrað og sautján komma sjö milljónir sdr í þrjú hundruð tuttugu og einn komma átta milljónir sdr með hækkuninni með hlutdeild íslands í kvótum jafnframt hækka úr núll komma núll fimmtíu og fimm prósent í núll komma núll sextíu og sjö prósent þessi kvótahækkun kemur í

hækkanirnar eru nauðsynlegar til að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn geti rækt það hlutverk sem honum er ætlað af alþjóðasamfélaginu en mikilvægasti þátturinn í fjármögnun hans eru stofnframlög aðildarríkja ísland hefur tvíþættan hag af því að taka þátt í þessari almennu kvótahækkun í fyrsta lagi geta aðildarríki tekið hagstæð lán úr ýmsum lánaflokkum sjóðsins og miðast lánsfjárhæðir sem ríki eiga rétt á eða tiltekið margfeldi af kvóta ríkja viðkomandi ríkis sem er breytilegt frá einum lánaflokki til annars ísland hefur nokkrum sinnum tekið lán hjá sjóðnum og nú síðast frá tvö þúsund og átta í tengslum við þá efnahagsáætlun sem við hófum hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum í árslok tvö þúsund og átta og lauk nú í

í heild nam sú fjárhæð fjórtán hundruð milljónir sdr í öðru lagi ræðst atkvæðavægi einstakra ríkja í stjórn sjóðsins af kvóta þeirra það er gert ráð fyrir því að aðildarlöndin hafi tíma til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og ellefu til að samþykkja úthlutaðan nýjan kvóta þó framkvæmdastjórn sjóðsins geti framlengt þann tíma með hækkuninni þarf að leggja sjóðnum til fjárhæð sem nemur um þrjátíu og sjö komma tveimur milljörðum króna í samræmi við ákvæði í stofnskrá sjóðsins greiðast þrír fjórðu hlutar í íslenskum krónum og einn fjórði í sdr fjárhæðin hefur ekki bein áhrif á útgjöld eða skuldbindingar ríkissjóðs sá hluti kvótahækkunarinnar sem greiddur er í sdr og nemur rúmlega níu komma þremur milljörðum króna er greiddur af seðlabanka íslands sem fer með fjárhagsleg tengsl við alþjóðagjaldeyrissjóðinn fyrir hönd ríkisins og það framlag myndar gjaldeyrisinnstæðu hjá sjóðnum og telst áfram gjaldeyrisforða seðlabankans og því er um að ræða breytingu á samsetningu forðans að ræða í þriðja lagi er sá hluti framlagsins sem er í íslenskum krónum og nemur tæplega tuttugu og átta milljörðum króna ekki greiddur úr ríkissjóði heldur eignast alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kröfu á innstæðu í seðlabankanum sem nemur þeirri fjárhæð í annarri grein frumvarpsins er síðan leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir íslands hönd breytingar á stofnskrá sjóðsins sam samþykkt var af sjóðsráði fimmtánda desember tvö þúsund og tíu og miða þær breytingar í helstu atriðum að því að allir fastafulltrúar í stjórn sjóðsins verði kosnir í stað þess að fimm af tuttugu fastafulltrúum séu skipaðir og kjördæmi með sjö eða fleiri löndum fái heimild til að bæta við einum varafastafulltrúa og stefnt verði að því að fækka fastafulltrúum á vegum þróaðra evrópuríkja um tvo með sameiningu kjördæma eða með skipulagsbreytingu innan kjördæma þetta endurspeglar þá auknu áherslu sem er á störfum sjóðsins á að hann endurspegli breytta umgjörð heimsviðskiptanna og ríkari og vaxandi hlut nýmarkaðsríkja í heimsviðskiptaumhverfinu virðulegi forseti ég mælist til þess að frumvarpinu verði að